To neznamená, že to môžeme akceptovať a ja som rád, že aj fínske predsedníctvo, aj Komisia sa s tým chystá ďalej pracovať. Lebo naozaj je to niečo, čo ohrozuje samotnú podstatu demokracie, pretože bez zmysluplnej debaty, diskusie opierajúcej sa o fakty neexistuje žiadna demokracia. Zároveň ale treba povedať, že to skutočné riziko nie je iba zopár konšpiračných webov alebo ruské peniaze, ale aj politici, ktorí účelovo s dezinformáciami pracujú, využívajú tieto taktiky a túto emóciu, či v mojom regióne, v strednej Európe sú dokonca niektorí aj premiéri, ktorí verejne opakujú konšpirácie, pracujú s nimi a útočia na politických súperov, alebo menšiny, alebo Európsku úniu, a to je ešte toxickejšie pre demokraciu.